frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum númer níutíu tvö þúsund og þrjú um tekjuskatt vegna hækkunar á lágmarki eignaviðmiðunar að frádregnum skuldum til skerðingar á vaxtabótum frumvarp þetta er í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá tuttugasta og öðrum júní á þessu ári til að greiða fyrir samkomulagi alþýðusambands

endurskoða ákvæði laga um vaxtabætur ef í ljós kemur við niðurstöðu álagningar í ágúst næstkomandi að hækkun fasteignaverðs á árinu tvö þúsund og fimm hefur leitt til marktækrar skerðingar á vaxtabótum þegar ákvörðun vaxtabóta vegna vaxtagjalda sem greidd voru á síðasta ári lá fyrir í ágúst síðastliðnum kom í ljós talsverð skerðing á heildarfjárhæð vaxtabóta frá því sem reiknað hafði verið með samkvæmt forsendum fjárlaga fyrir yfirstandandi ár jafnframt var um umtalsverða fækkun vaxtabótaþega að ræða hafa ber í huga að vaxtabótakerfið er grundvallað á mörgum ólíkum þáttum sem saman mynda grunn að rétti einstakling til vaxtabóta þeir þættir sem hafa haft hvað mest áhrif á vaxtabætur undanfarin ár og almennt leitt til skerðingar vaxtabóta eru annars vegar tekjuaukning og hins vegar hækkun á fasteignamati á milli ára hækkun á fasteignamati hefur áhrif á eignaviðmið vaxtabóta en athuga ber að inni í eignaviðmið vaxtabóta komi ekki bara fasteignir heldur jafnframt aðrar eignir eins og til dæmis hlutabréf á nafnvirði önnur verðbréf bankainnstæður og ökutæki aukning í öðrum eignum en fasteignum hefur því áhrif á eignaviðmið og leiðir til skerðinga á vaxtabótum mikilvægt er því að gæta þess að með frumvarpi því sem hér er lagt fram er í samræmi við áðurnefnda yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar einvörðungu verið að bregðast við þeim þætti útreikninga vaxtabóta sem snýr að hækkun á fasteignamati ekki er með frumvarpinu verið að bregðast við þróun annarra þátta sem áhrif hafa á útreikninga vaxtabóta svo sem mikla tekjuaukningu í fjárlögum þessa árs var reiknað með að útgjöld ríkissjóðs vegna vaxtabóta yrðu fimm komma einn milljarður króna að teknu tilliti til þeirra vaxtabóta sem alla jafna bætast við frumálagningu skattstjóra við kærur og endurúrskurði sú viðbótarfjárhæð var áætluð þrjú hundruð til fjögur hundruð milljóna króna það þýðir að í forsendum fjárlaga var gert ráð fyrir að frumálagning skattstjóra gæti orðið nálægt fjögur komma átta milljörðum króna niðurstaða hennar varð hins vegar sú samkvæmt álagningartölum sem birtust í ágúst síðastliðnum að ákvarðaðar vaxtabætur voru tæpir fjóra komma fimm milljarðar króna eða um þrjú hundruð milljóna króna lægri en reiknað hafði verið með í fjárlögum samkvæmt upplýsingum frá fasteignamati ríkisins hækkaði fasteignamat á íbúðarhúsnæði á landinu öllu um nálægt þrjátíu prósent að meðtalinni magnaukningu breytingin er hins vegar mjög mismikil milli landshluta eða allt frá því að vera þrjátíu og fimm prósent á sérbýli á stór reykjavíkursvæðinu niður í fimm prósent á smærri stöðum úti á landi sem dæmi hækkaði matsverð fjölbýlishúsa í reykjavík um þrjátíu prósent íbúðarhúsnæðis á akureyri um tuttugu prósent og um fimmtán prósent í stykkishólmi þá sýna heildartölur úr skattframtölum að framtalin nettóeign allra framteljenda hækkaði um tæp tuttugu og fimm prósent milli áranna tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og fimm og um rúmlega tuttugu prósent að frátalinni fjölgun framteljenda það er ekki nýtt fyrirbæri að fasteignamat hækki mismikið á mismunandi stöðum á landinu jafnvel innan sama svæðis eins og vaxtabótakerfið er byggt upp er hins vegar óhjákvæmilegt að öll viðmið þess séu sett fram á einum grunni fyrir alla og á það því við um eignaviðmiðið sem eins og áður hefur verið rakið tekur til fleiri þátta en fasteigna þar sem hækkun fasteignamats var mismikil bæði milli landshluta og einstakra sveitarfélaga er í frumvarpi þessu valin sú leið að leggja til hækkun eignaviðmiða á grundvelli meðaltalshækkana er ekki annað talið framkvæmanlegt en að notast við meðalviðmiðun fyrir landið allt þegar kemur að útfærslu á ofangreindri yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar enda byggja bæði eignaviðmið og önnur viðmið vaxtabótakerfisins á almennum mælikvörðum verður og að hafa í huga í því sambandi að við útreikning vaxtabóta er ekki aðeins horft til fasteigna heldur og til annarra eigna á grundvelli framangreindra forsendna er því í frumvarpi þessu lagt til að lágmark eignaviðmiðunar að frádregnum skuldum til skerðingar á vaxtabótum verði hækkað afturvirkt um tuttugu og fimm prósent sú breyting er talin kosta ríkissjóð um en það þýðir að ætla má að vaxtabætur í ár muni nema tvö hundruð milljóna króna umfram það sem reiknað var með í fjárlögum þessa árs eða fimm komma þremur milljörðum króna í stað fimm komma eins milljarðs króna í fjárlögum þegar endanlegar tölur liggja fyrir verði frumvarpið að lögum er talið að vaxtabótaþegum muni fjölga um um það bil fimm þúsund við mest breytingu sem dæmi um áhrif hækkunar skerðingarmarka eigna við útreikning á vaxtabótum má taka tvö einföld dæmi um hjón einstætt foreldri og einstakling í fyrra dæminu er tekjustofn einstæðs foreldris og einhleypings fjórar milljónir eignastofn sex milljónir skuldir vegna íbúðarkaupa tíu milljónir og vextir fimm hundruð tuttugu þúsund krónur fyrir hjón eru þessar fjárhæðir tvöfalt hærri tekjustofn er átta milljónir eignastofn ellefu milljónir skuldir vegna íbúðarkaupa tuttugu milljónir og vextir þúsund fjörutíu þúsund krónur við ákvörðun vaxtabóta í ágúst síðastliðinn fengu þessir aðilar engar vaxtabætur

verði frumvarp þetta að lögum mundu hjónin fá níutíu og fjögur þúsund krónur í vaxtabætur einstætt foreldri hundrað þrjátíu og fjögur þúsund krónur og einhleypingur hundrað þrjátíu og tvö þúsund krónur í síðara dæminu er um tekju og eignaminni aðila að ræða sem fengu vaxtabætur í ágúst síðastliðinn í dæminu er tekjustofn einstæðs foreldris og einhleypings þrjár milljónir eignastofn fimm milljónir skuldir vegna íbúðarkaupa átta milljónir og vextir fjögur hundruð og sextán þúsund krónur fyrir hjón eru þessar fjárhæðir tvöfalt hærri það er tekjustofn er sex milljónir eignastofn átta milljónir skuldir vegna íbúðarkaupa sextán milljónir og vextir átta hundruð þrjátíu og tvö þúsund krónur í ágúst síðastliðinn fengu hjónin tvö hundruð tuttugu og tvö þúsund krónur í vaxtabætur en fá við endurákvörðun tvö hundruð áttatíu þúsund krónur einstætt foreldri fengi níutíu og fjögur þúsund en við endurákvörðun fær það hundrað níutíu og þrjú þúsund krónur einhleypingur fékk níutíu og fjögur þúsund krónur í